Panie Przewodniczący!

Od trzech miesięcy społeczeństwo Białorusi wychodzi na ulice, żeby domagać się czegoś, co my w Unii Europejskiej bierzemy za rzecz oczywistą wolności, demokracji i praworządności. Ludzie giną na Białorusi z rozkazu Łukaszenki,

Co robi w tej sprawie Unia Europejska? Nakłada sankcje na 40 osób. Przypomnę w 2016 roku w sprawie Białorusi nałożyliśmy sankcje na 170 osób w dużo mniej poważnej sytuacji. Dzisiaj od lewa do prawa na tej sali padają głosy, że sankcjami nie jest objęty sam prezydent Łukaszenko. Jeżeli Unia Europejska chce zachować wiarygodność, te sankcje muszą być w trybie pilnym nałożone na samego Łukaszenkę.